Ja, hvala. zdaj kot prvo ne morem se strinjati z vami - mi zakone pišemo v tej hiši, torej, zakon, ko ki ga vi navajate, smo ustrezno popravili, imate predlog, vložen v državni zbor, ki odgovarja na vse te očitke in omogoča prenos vseh lokacij, ki bi jih stanovanjski skladi lahko uporabili za, za preskrbo stanovanj. drugo. Ko pravite, da se ne moremo nazaj, spotikati ob Heliose, Futone in podobno in poslovanje slabe banke, s tem se pa delno strinjam. Res je, za nazaj teh napak ne moremo popravljati, problem, ki ga imamo danes, je pa ta. Slaba banka bo delovala še dve leti in pol, do konca leta dva tisoč dvaindvajset, in kar oni zdaj v bistvu počnejo, je, da namesto, da bi stanovanjskim skladom odstopili, te nepremičnine, jih želijo čim dražje prodajati, zato da bodo krpali luknjo, ki so jo ustvarili s tistimi prodajami prej. Na državo bo na koncu vseeno, držite me za besedo, padlo med štiristo in petsto milijoni dolga, ko se slaba banka zapre, zaradi tega, ker je do zdaj tako negospodarno poslovala. In zdaj je pa samo vprašanje, ali bomo s tem delom, ki ga ima še, gradili stanovanja, recimo, tale Parmova je en tak primer, pa potem imate še, štirinajst drugih lokacij po celi Sloveniji, ne samo po Ljubljani, kjer se moramo odločiti, a bomo ta, te parcele namenili za namensko stanovanjsko gradnjo, se pravi, za to, da se tam postavi javna najemna stanovanja, ali bomo pustili slabi banki, da jih proda nekemu privatniku, ki pa tam ne bo naredil dostopnih stanovanj, ampak bo verjetno gradil kakšne komercialno zanimivejše stvari - Airbnb, hotel, tržni najem in podobno. Ne, če uporabim parafrazo, če bomo pač, gospodarski družbi DUTB, recimo kmetu pustili, da pač to polje proda nekomu, ki bi rad tam delal parkirišče, se potem ne bomo mogli jeziti čez par let, zakaj nismo tam posadili. in jaz predlagam, da o tem opravimo splošno razpravo v državnem zboru, ki bi jo širili tudi na poslovni model slabe banke v naslednjih dveh letih. Prav zaradi tega primera sem jo malo šel ponovno proučevat in jaz sem prepričan, da bi v resnici moral to inštitucijo predčasno zapreti, ker v naslednjih dveh letih in pol praktično ne dela nič drugega kot drago prodaja nepremičnine, ki bi lahko dobile, bistveno boljšo javno rabo v stanovanjskih skladih in podobno. Na leto pa, vsaj po zadnjih poročilih, novega še vedno ni, še zmeraj porabila deset milijonov evrov za plače zaposlenih, kar je več od vrednosti teh treh lokacij, stanovanj, ki vlada namerava prenesti na stanovanjski sklad. Se pravi manj boste prenesli, kot oni letno porabijo za plače.